Ich denke, wir brauchen Mut für große Entscheidungen.

Ich denke an den zweiten Sitz in Straßburg.

Das Geld sollte man dort hingeben oder zurückgeben, wo es herkommt, nämlich den Steuerzahlern. Man sollte natürlich auch vernünftige Projekte damit fördern, da denke ich unter anderem an ein echtes Erasmus Programm, beispielsweise für Lehrlinge. Ich denke, wir brauchen Mut